primero ya, en la década de los ochenta, hicimos frente al ajuste necesario después de la crisis del petróleo de los años setenta, y en estos momentos afrontamos un nuevo reto para dar una respuesta a la lucha contra el cambio climático. En mi región, como en toda Europa, somos conscientes de la necesidad de luchar contra el cambio climático, pero también lo somos, como socialistas, de que ese proceso tiene que ser un proceso pautado, equilibrado y que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en Europa. Y por eso la propuesta que hoy hace la Comisión para empezar a negociar es muy bienvenida. Quiero agradecer esta propuesta para —como digo— empezar las discusiones, en la que aún quedan, obviamente, muchos temas en el aire que tenemos que definir en el proceso legislativo.